Vier der Frauen sind vor wenigen Tagen wieder freigelassen worden. Sie haben sich gegen die extreme Diskriminierung von Frauen engagiert und die Abschaffung des Fahrverbots für Frauen gefordert, das nun am

Frauen in Saudi-Arabien bleiben grundlegende Menschenrechte weiterhin verwehrt. Sie sind auf die Zustimmung eines männlichen Vormunds angewiesen, wenn sie reisen, arbeiten oder heiraten wollen. Die vorsichtigen Reformen der letzten Monate bleiben bisher Schaufensterpolitik. Die jüngsten Verhaftungen sind Ausdruck zunehmender Repression gegen Kritiker und völlig inakzeptabel. Die Aktivisten müssen unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. Es ist beschämend, dass die EU Außenbeauftragte Mogherini noch nicht öffentlich deren Freilassung gefordert hat. Wenn es König Mohammed bin Salman mit seinen angekündigten Reformen ernst ist, so müssen alle inhaftierten Menschenrechtsverteidiger sofort freigelassen werden. Dazu zählt auch der zu zehn Jahren verurteilte Sacharow Preisträger Raif Badawi. Von der Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi Arabien profitieren auch die europäischen Automobilkonzerne. Ich fordere, dass auch sie sich konsequent und deutlich hörbar für die Rechte ihrer zukünftigen Kundinnen einsetzen.